Dadin je představitelem nové ruské protestní generace, jejíž zbraní jsou sociální sítě a internet.

Dnes už používá internet asi 70 Rusů. S pomocí internetu se podařilo Ildara osvobodit. Jeho žena Anastasia rozpoutala na sociálních sítích takovou kampaň, že byl nakonec propuštěn. Internet se stal alternativou k mainstreamovým TV mediím i při letošních březnových protestech. Sloužil ke svolávání demonstrací. Proto většina z tisíce zadržených byli mladí lidé, včetně čtrnáctiletých dětí. Ildara opět zadrželi. Tentokrát jen na několik hodin. Včera jsem mu telefonoval. Dnes to vypadá spíš na pokutu než na vězení, řekl. Jakoby kremelský režim slábl pod náporem svobodného internetu.